Nicht wir bauen eine Mauer gegen Moskau auf, sondern der Kreml baut eine Fassade uns gegenüber auf eine Propagandafassade, hinter der Menschenrechtsverletzungen, Unterdrückung und Kolonialismus verborgen werden.

Man muss sich vorstellen, dass dort momentan geplant wird, zur Eröffnung der Olympischen Spiele eine Siegesparade in historischen Uniformen abzuhalten statt an diesen Völkermord zu erinnern, ihn quasi indirekt auch noch zu feiern, und das im Zusammenhang mit Olympischen Spielen!